Frau Kollegin! Ganz wichtig ist es in der Debatte, dass wir unterscheiden zwischen Fakten und politischen Behauptungen. Und deshalb wäre es ganz wichtig, in einem solchen Redebeitrag konkrete Fakten und am Recht orientierte, an der Rechtsstaatlichkeit orientierte konkrete Beispiele zu benennen, die belegt sind. Das ist ganz wichtig.